Este un raport pe cât de important, pe atât de bine făcut. Rolul jucat de politica regională în reducerea și combaterea crizei economice și financiare este unul indiscutabil. De asemenea, dezvoltarea regiunilor și asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale sunt determinante în creșterea competitivității economice a Uniunii Europene și în îndeplinirea obiectivelor UE 2020. În contextul actualei crize, consider că este strict necesară simplificarea procedurilor de utilizare a fondurilor structurale și de coeziune și extinderea costurilor eligibile pentru a contribui și mai eficient la atingerea obiectivelor legate de piața muncii și de incluziunea socială. Susțin în continuare ocuparea forței de muncă în sectoarele cheie ale economiei și garantarea menținerii coeziunii economice, sociale și teritoriale ca o prioritate pentru Uniunea Europeană.